borist hefur bréf frá háttvirtri sjöundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður skúla helgasyni þar sem hann tilkynnir að nefnd alþingis um eflingu græna hagkerfisins geti ekki lokið störfum innan þess frests sem ályktun alþingis gerir ráð fyrir nefndin stefnir að því að skila niðurstöðum sínum til alþingis fyrir fyrsta júní tvö þúsund og ellefu